Señor Presidente, la gravedad de la situación, sin duda, hace que el próximo Consejo Europeo, que se celebrará los días 28 y 29, deba ser percibido por los europeos de un modo diferente, como un punto de arranque en el esfuerzo de una nueva arquitectura de la Unión Europea. Por eso, no solamente puede ser el enunciado frío de una serie de medidas y de iniciativas que la gente no entiende, sino que hay que saber encontrar en este Consejo los símbolos suficientes, los signos inequívocos, de que se abre una nueva etapa en la Unión Europea. Es preciso que se determine la existencia de un proyecto, de un calendario, de unas prioridades y, sobre todo, de un plan en el que tan importantes sean las medidas a corto plazo como las medidas a medio y largo plazo. Todos conocemos los ámbitos de actuación en esta materia. El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, acaba de enviar al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión un plan de actuación en cinco medidas. Pero, por eso, en lo que queremos poner el acento es en la necesidad de una nueva arquitectura europea que sea capaz de terminar con la inestabilidad y las turbulencias que en estos momentos vivimos.